Andor úrnak szeretném mondani, hogy nem új célokat, hanem alcélokat fogalmaztunk meg, tehát nem hozzáadni akartunk, hanem pontosítani szerettük volna, és remélem, hogy ez ilyen formában elfogadható. A vita kapcsán azt látom, hogy abban valamennyien egyetértünk, hogy ahhoz, hogy a válságot túléljük, illetve álljuk a versenyt föltörekvő térségeivel a világnak, többet, többen és jobban kell dolgoznunk, és ebben a célkitűzésünkben az idősek, a nők, a fogyatékkal élők, az alacsony képzettségűek nem terhet, nem nyűgöt jelentenek, hanem lehetőséget, tartalékot, és ehhez nyilvánvalóan megfelelő politikákat kell igazítani. Ugyanígy nagy egyetértés mutatkozott abban, és örülök, hogy ezt a belga elnökség képviselői is aláhúzták, hogy a közép és kisvállalkozásokra és a rájuk vonatkozó fiskális adózási környezetre különös figyelmet kell fordítani, hisz ez az a közeg, ahol új munkahelyek létrejöhetnek, vagy nagy számmal létrejöhetnek, nyilvánvalóan koncentrálnunk kell.

Nyilvánvalóan jobb szabályozásra van szükség, figyelembe véve a méltányos munkának a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által meghatározott leírását, elvárásait és követelményeit. És ugyanígy, különös bizakodással tölt el, amit Chastel úrtól hallottunk, hogy amikor a jó kormányzásra gondolunk, akkor ebbe beleértjük azt is, hogy monitorozni, ellenőrizni, ha úgy tetszik, valamennyiünktől, magunktól is számon kell kérni, hogy amit elvállaltunk, megígértünk, közösen elhatároztunk, azt meg tudjuk e

Valóban jól együttműködtünk, mind a Bizottság, mind a Tanács, mind a kollegák az árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy végül is ez a közös erőfeszítés visszaköszön majd a Tanács határozatában, döntésében, illetve az ezt követő esetleges konzultációban. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy azt kérjük, hogy amennyiben úgy érzik, hogy sok mindent kell változtatni rajta, akkor még térjünk vissza egy közös konzultáció keretében. Mi a magunk részéről, a Parlament részéről erre természetesen készen állunk.